Der Kommissionsvorschlag vom letzten Jahr ist eine gute Grundlage für die künftige Arbeit. Er darf nicht verwässert werden, und vor allem darf er nicht mit Ausnahmen gespickt werden. Eine Ausnahme für Derivate würde bedeuten, dass ein bedeutender Teil der Transaktionen ausgeklammert und damit der Sinn der Steuer at absurdum geführt würde.

Derivate sind hochspekulativ, wenn sie nicht als Sicherheiten verwendet werden. Auch die Ausnahmen für Pensionsfonds und für den Devisenhandel müssen neu überdacht werden, schließlich ist der Devisenmarkt mit vier Billionen US Dollar pro Tag der größte Finanzmarkt der Welt, und schon allein ökonomisch betrachtet würde eine Ausklammerung als äußerst sinnlos betrachtet werden.

Eine Regulierung, die zügig umgesetzt wird und die wichtigsten Finanzprodukte mit einschließt, ist wichtig. Daher ersuche ich Sie, Kommissionsvertreter genauso wie Herrn Minister Louca als Ratsvertreter, darauf hinzuwirken, dass jene Staaten, die noch nicht an Bord sind, ebenfalls an Bord geholt werden.